Frau Präsidentin! Ja, Frau Vizepräsidentin der Kommission, die EU muss ihre proaktive Rolle bei der Bewältigung der Migration weiter massiv ausbauen. Wir müssen die illegale Einwanderung unterbinden, weil wir den Raum schaffen müssen, für tatsächliche Flüchtlinge legale Möglichkeiten zu schaffen.

Das heißt, wir brauchen neben dem effizienten und lückenlosen Außengrenzschutz ganz wichtig ordentliche Aufnahmezentren in Afrika, die für Flüchtlinge den Beginn eines rettenden Weges darstellen, aber für alle anderen Einwanderungswilligen eine Endstation bilden müssen. Über allem steht die Priorität, die Fluchtursachen in den Herkunftsländern selbst zu bekämpfen. Wir müssen den Menschen in Regionen mit Krieg, Terror und Verfolgung helfen. Daher müssen wir auch militärische Aktionen, gemeinsame EU Aktionen militärischer Art, weiterhin massiv ins Bild bringen. Es wird ohne einen europäischen Marshallplan mit Afrika aber nicht abgehen.